Señora Presidenta, votamos a favor de este informe sobre la estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres porque consideramos que va en la dirección positiva. Quiero aprovechar, sin embargo, Señorías, la votación de este informe para recordar que en mi país ―en España― estamos muy lejos de cumplir los objetivos de igualdad y para señalar que las políticas de austeridad, auspiciadas tanto por la Troika como por los partidos viejos en nuestro país, han contribuido a profundizar las diferencias

Lo voy a decir de manera muy clara en España, la precariedad tiene rostro de mujer en España, los salarios de miseria tienen rostro de mujer en España, el cuidado de ancianos y de menores de edad sin ayudas públicas tiene rostro de mujer. Señorías, el principal enemigo de la igualdad en Europa y en España no solamente es el machismo, sino la destrucción de los derechos sociales y de las conquistas de los trabajadores.